Und trotzdem kann in diesem Moment niemand sagen, ob damit ein geregelter Brexit wahrscheinlicher wird. Es ist deshalb richtig, sich seitens der EU und der Mitgliedstaaten auf den schlimmsten Fall vorzubereiten auf eine Unsere Mitwirkung als Fraktion in der Brexit Steering Group und auch die Mitarbeit an der allerersten Entschließung des Parlaments vom vergangenen Jahr April 2017 war nicht von vorneherein selbstverständlich.

Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch sagen, dass die Kooperation mit Michel Barnier Maßstäbe gesetzt hat für die künftige Kooperation zwischen den Institutionen in der Europäischen Union. Schon jetzt aber muss auch klar gesagt werden Das Scheidungsabkommen lässt uns nicht jubeln. Wir sind besorgt, dass gerade bei den Bürgerrechten und in Bezug auf Nordirland eine Reihe unserer Forderungen nicht so verankert sind, dass sie tatsächlich ausreichend Rechtssicherheit für die vom Brexit Betroffenen schaffen könnten.

Wir atmen auf, weil im Withdrawal Agreement also im Rückzugsabkommen, im Scheidungsabkommen, der Backstop, die Notfalllösung, vereinbart wurde, um damit ein Horrorszenario in Irland zu vermeiden. Dennoch leistet der Backstop nicht, was noch im Joined Report vom Dezember letzten Jahres versprochen wurde Die Grenze, die Irland teilt, wird härter werden, die grenzüberschreitende Wirtschaft wird beeinträchtigt, Rechte, die im Good Friday Agreement verankert sind, werden minimiert.

Sie versichert ihnen nunmehr, das jumping von Migranten aus den EU Mitgliedstaaten nach Großbritannien zu stoppen. Offenbar hat die britische Regierung und mit ihr nicht nur die Regierung, sondern auch einige der Kollegen, die hier drüben sitzen bis heute nicht begriffen, worin das Wesen der European citizenship besteht. Sie vergessen, dass sie auch ihren eigenen Bürgern Rechte entziehen, und sie erwecken den begründeten Verdacht, dass EU Bürger, die nach dem Brexit in Großbritannien leben, arbeiten, studieren wollen, gegenüber Menschen aus anderen Ländern der Welt benachteiligt und diskriminiert werden könnten. Am Wochenende versicherten die Regierungschefs auch das wurde hier heute mehrfach angesprochen dass auch nach der Trennung Großbritannien und die EU eine möglichst enge Partnerschaft betreiben wollen. Das unterstützen wir.

Wir fühlen uns auch den Interessen der UK Bürger innerhalb der EU verpflichtet.